Je pense que le texte que nous nous apprêtons à adopter est un bon compromis, qui permettra de réaliser un pas supplémentaire vers un marché numérique approfondi et plus efficace au bénéfice des consommateurs. Parce que je voudrais rappeler que le marché intérieur est l'un des piliers de la construction européenne et que, si internet bouleverse les modes de consommation, il ne doit pas être un moyen de revenir sur les bases de notre Union. En particulier, les discriminations entre consommateurs au sein du marché intérieur sont inacceptables.

Sur internet, c'est exactement la même chose et je me réjouis que ce règlement mette fin aux situations de discrimination. Ce règlement va donc se traduire par un choix plus large pour les consommateurs et un bénéfice supplémentaire pour eux. Mais, de la même manière que les discriminations sont inacceptables, il aurait été tout aussi inacceptable d'amoindrir injustement la protection des consommateurs au prétexte qu'il s'agit d'un achat en ligne. Ce règlement, fort heureusement, comme notre groupe l'a demandé, permettra de maintenir un haut niveau de protection des consommateurs qui s'engagent dans des transactions transfrontalières.

Je pense que c'est dans ce sens là, aussi, que l'Union européenne doit avancer.